sú ríkisstjórn sem nú situr hefur gengið einbeitt til verka

verkefni stjórnarinnar eru skýr bætt staða íslenskra heimila og uppbygging atvinnustarfsemi fyrsta ákvörðun ríkisstjórnarinnar laut að því að vaskur á hótelgistingu yrði óbreyttur og í samræmi og líkur því sem gerist í helstu viðskiptalöndum okkar ákvörðunin var tekin vegna þeirra gífurlega áhrifa sem ferðamennskan hefur á gjaldeyristekjur þjóðarinnar og lífsafkomu fjölda fólks og heimila úti um land allt ríkisstjórnin taldi rétt að skattheimta þessarar undirstöðuatvinnugreinar væri með líkum hætti og í helstu samkeppnislöndum meðan greinin stækkar og eflist viðbrögðin hafa ekki látið á sér standa nú er hafin vinna við uppbyggingu

og víðar í reykjavík svo og úti um land nú í morgun berast fréttir af því í nýútkominni skýrslu boston consulting group er kynnt var í hörpu með leyfi forseta að gert er ráð fyrir því að á næstu tíu árum muni fjöldi ferðamanna sem sækir ísland heim tvöfaldast og verða um ein komma fjórar milljónir gesta talið er í skýrslunni að störfum í greininni muni fjölga um fimm þúsund á tímabilinu stærsta fyrirtæki íslands í ferðamennsku icelandair ætlar enn að bæta við áfangastöðum á næsta ári með tilheyrandi aukningu flugvélakosts líkt og fyrirtækið gerði á þessu ári allt eru þetta góðar og ánægjulegar fréttir en nauðsynlegt er að gera sér grein fyrir að ferðamennska er í eðli sínu ekki vistvæn atvinnugrein því þarf að grípa þegar til ráðstafana til að tryggja innviði viðkvæmra fjölsóttra ferðamannastaða til að tryggja að einstök náttúra íslands bíði ekki skaða af ágangi ferðamanna nauðsynlegt er í þessu skyni að skipuleggja ferðir gesta um landið og að auka komur ferðamanna utan háannatíma eða skapa nýjan háannatíma að hausti og vetri báðir ríkisstjórnarflokkar hafa skýra sýn á nauðsyn þess að taka upp gjaldtöku fyrir aðgang að náttúruperlum þannig að þeir fjármunir sem inn koma renni til uppbyggingar og verndar nú er leitað leiða til að gjaldtaka geti hafist sem fyrst í áðurnefndri skýrslu boston consulting group er tekið undir hugmyndir okkar framsóknarmanna um útgáfu náttúrukorta eða passa í þessu skyni herra forseti stóriðjutækifærin á íslandi eru fjölmörg

möguleikar gróðurhúsaræktar á íslandi eru nær óendanlegir ræktun grænmetis án þess að eiturefni komi við sögu í framleiðsluferlinu er ávísun á tekjur af þeim enda markaðarins sem hæst verð greiðir á suðurlandi einu starfa nú rúm sex hundruð manns við ylrækt hægur vandi er að fjölga störfum í greininni stórlega auka framboð nýrra tegunda og hefja útflutning skapa þarf greininni skilyrði til vaxtar með lækkun raforkuverðs til ylræktar og nýta miklu meira af rafmagnsframleiðslu landsins í þessa starfsemi stefna þarf að auknum niðurgreiðslum raforkuverðs á næsta ári til bænda en lokatakmarkið hlýtur að vera að verð raforku til ylræktar verði líkt og til annarrar stóriðju hæstvirtur forseti ríkisstjórnin mun stíga skref í þá átt að einfalda reglugerð um atvinnulífið meðal annars í því skyni að auðvelda uppbyggingu lítilla og meðalstórra fyrirtækja þannig mun til dæmis ferill uppbyggingar fiskeldisfyrirtækja verða einfaldaður og þar með komið í veg fyrir að fyrirhuguð uppbygging á því sviði tefjist líkt og gerst hefur á undanförnum árum fullvinnsla sjávarafurða er veigamikill þáttur í framtíðaruppbyggingu íslands það er djarft markmið sem fram hefur komið í sjávarklasanum að auka verðmæti hvers þorsks úr tvö þúsund krónum á einingu í fimm þúsund krónur ríkisstjórnin hefur sýnt í verki vilja sinn til að skapa útgerð og fiskvinnslu eðlilegan og sanngjarnan rekstrargrundvöll aukin framleiðsla landbúnaðarafurða er mikilvægur þáttur atvinnuuppbyggingar til framtíðar heimurinn kallar sífellt á meiri matvæli og ljóst er að erfiðara verður í náinni framtíð að anna eftirspurn landbúnaðarvörur okkar eru af hæstu gæðum og eiga því að seljast hæsta verði hæstvirtur forseti á síðasta flokksþingi framsóknarflokksins var samþykkt að stefna að byggingu áburðarverksmiðju á íslandi heimsmarkaðsverð á áburði hefur margfaldast á undanförnum árum mest vegna aukinna kaupa kínverja og indverja með byggingu áburðarverksmiðju er hægt að slá margar flugur í einu höggi hráefnið er að mestu leyti heimafengið köfnunarefni unnið úr loftinu brennistein má vinna úr útblæstri gufuaflsvirkjana eins og til dæmis á hellisheiðarvirkjun þannig má vinna verðmæti úr úrgangi sem nú liðast um loftið til óþurftar kalk er svo hægt að fá á vestfjörðum og því má segja að öll skilyrði eru til að byggja hér áburðarverksmiðju heimafengna til útflutnings til þess að skapa okkur gjaldeyristekjur við skulum vera bjartsýn